Dat zijn beelden die iedereen heeft gezien, en bij deze en andere gevolgen van klimaatverandering moet één ding vooropstaan de vervuiler betaalt. In december staat de wereld in Kopenhagen voor de historische taak om die woorden inhoud te geven. Tot nu toe echter wordt in arme landen, volgens berekeningen van Oxfam, drie kwart van de aanpassingen door henzelf opgebracht, terwijl ondertussen de olie ongehinderd uit arme landen verdwijnt, vaak zonder dat er een redelijke afdracht in de staatskas van de ontwikkelingslanden terechtkomt. Klimaatverandering kost de ontwikkelingslanden in de toekomst meer dan 100 miljard euro per jaar. Dat is geen geld voor ontwikkeling, het schept enkel de voorwaarden voor ontwikkeling, omdat een eiland in de Stille Oceaan dankzij klimaatbeleid misschien net niet onderloopt, of omdat verwoestijning wordt tegengehouden, zodat mensen kunnen blijven leven en werken waar ze dat willen.

Wie bomen plant, gaat verwoestijning tegen. Op dit moment echter komt geld voor klimaatbeleid voornamelijk uit fondsen voor ontwikkelingsbeleid, en dat is onaanvaardbaar. Geen nieuwe fondsen, zegt commissaris De Gucht. Akkoord, maar zorg dan dat de bestaande huidige fondsen worden gevuld. De ontwikkelingslanden worden nu drie maal gepakt. De meeste EU lidstaten komen hun eigen beloften over ontwikkelingsbeleid niet na, er wordt door de economische crisis minder geïnvesteerd in arme landen en het budget voor ontwikkeling daalt. Ten vierde kan je toevoegen dat de arme landen zelf moeten betalen voor de klimaatschade die ze niet hebben aangericht. Die logica moet worden doorbroken in Kopenhagen met nieuwe financieringsmethoden. Ontwikkelingsbeleid zal vanaf nu ook moeten worden afgestemd op klimaatbeleid. De twee zullen op elkaar moeten worden afgestemd zoals nooit tevoren. Voorop moet staan dat de ontwikkelingslanden zelf een stem moeten hebben in de transparante besteding van een klimaatfonds. Dan moet dat fonds er wel komen, voor de EU en voor de wereld.